hæstvirtur forseti góðir áheyrendur ríkisstjórn samfylkingar og sjálfstæðisflokks þingvallastjórnin hefur nú setið sitt fyrsta sumar og nú þegar er farið að gæta áhrifa jafnaðarmanna ég janfaðarstefnunanr á stjórn landsmála ekki síst i velferðarmálunum endurreisn velferðarþjónustunnar er forgangsmál okkar í hinu nýja ríkisstjórnarsamstarfi tryggja verður jafnræði í heilbrigðisþjónustunni og jafnan aðgang allra að góðri þjónustu óháð efnahag eins og hæstvirtur forsætisráðherra lagði áherslu á í máli sínu stytta þarf biðlista verulega eftir hjúkrunarrými eftir aðgerðum á spítölum eftir úrræðum fyrir geðsjúka og geðfatlaða svo eitthvað sé nefnt samfylkingin lagði ríka áherslu á velferðarmálin í kosningunum í vor við lögðum fram vandaða og vel útfærða barnastefnu unga ísland sem varð hluti af stjórnarsáttmálanum strax á sumarþinginu var samþykkt aðgerðaáætlun í málefnum barna og hefur félagsmálaráðherra jóhanna sigurðardóttir fylgt henni vel eftir í sumar meðal annars með fjárveitingum til barna og unglingageðdeildarinnar og til greiningarstöðvarinnar svo að eyða megi þeim óviðunandi biðlistum sem hrannast höfðu upp nýlega var mikil umræða um hið mikla óréttlæti sem gætir í afstöðu hins opinbera til foreldra langveikra barna lagasetningin um greiðslur til þeirra síðastliðinn vetur var verulega óréttlát svo ekki sé meira sagt lögin mismunuðu foreldrum þannig að ef börn þeirra höfðu greinst alvarlega veik fyrir tiltekinn tíma var stuðningurinn enginn lýsing á stöðu foreldra við þær aðstæður kom vel fram á dögunum í morgunblaðsgrein móður sem missti litla dóttur ein eftir langvarandi veikindi nú í sumar enn féll ekki undir lögin með barnið sitt og hvatti til breytinga á þeim svo aðrir foreldrar þyrftu ekki að búa við sömu aðstæður jóhanna sigurðardóttir félagsmálaráðherra brást strax við og hefur boðað frumvarp til breytinga á þessu óréttlæti nú í upphafi þings í síðustu viku sat ég áhrifaríkan fræðslufund styrktarfélags krabbameinssjúkra barna þar sem móðir lýsti þrautagöngu sinni og eiginmanns síns með alvarlega veikt barn og tvö eldri systkini þess þar kom svo sterkt í ljós hve dyggur stuðningur við foreldrana er mikilvægur á meðan á veikindum barna þeirra stendur ekki síður þarf að huga að stuðningi eftir langvarandi veikindi barna margs konar eftirköst koma fram síðar hjá börnunum sjálfum foreldrum þeirra á systkinum eins og móðirin lýsti svo vel velferðarkerfi sem ekki styður við fjölskyldur langveikra barna á erfiðum tímum er að bregðast þeim sem síst skyldi á því viljum við ráða bót málefni lífeyrisþega voru í brennidepli í kosningunum í vor nú eru í undirbúningi ýmsar breytingar í þá veru að auka þjónustu og stuðning við þá farið verður í löngu tímabæra endurskoðun á almannatryggingunum í heild til að gera kerfið einfaldara og réttlátara það er eitt mikilvægasta verkefni ríkisstjórnarinnar á næsta ári að endurreisa þær svo að almannatryggingarnar geti staðið undir nafni sem ein meginstoð velferðarþjónustunnar í landinu

reglurnar verða að vera skýrar svo að öllum sé ljós réttur sinn kerfi sem aðeins örfáir skilja eins og kerfið er nú eftir fjölmargar bútasaumsbreytingar stendur vart undir velferðarnafninu lagabálkurinn er eins og gatslitin og stagbætt flík enda ekki verið endurskoðaður heildstætt í áratugi nú eru reglurnar svo flóknar og oft óréttlátar að lífeyrisþegi getur tapað hundruðum þúsunda króna á ári ef hann bætir kjör sín um nokkrar krónur sextíu og átta ára gamall maður sem tók að sér létt verk fyrir kunningja sinn og fékk fyrir það tíu þúsund krónur missti allar greiðslurnar frá tryggingastofnun sem hann hefði fengið áfram hefði hann ekki tekið að sér þetta viðvik grunnlífeyririnn féll og þá féllu allir aðrir tengdir bótaflokkar svona eru reglurnar orðnar galnar og þeim verður að breyta hæstvirtur forseti ég get ekki lokið máli mínu án þess að ræða hér stuttlega um málefni sem mér eru mjög hugstæð stöðu geðsjúkra og geðfatlaðra átaksverkefni í málefnum geðfatlaðra var sett á laggirnar í kjölfar sölu símans til þess að rétta hlut þeirra sem höfðu algjörlega setið eftir í þjónustu og búsetu ástandið í málaflokknum hefur hindrað eðlilega útskrifa á geðdeildum og bitnað á þeim sem hafa lokið meðferð og endurhæfingu og eru fastir inni á stofnunum nú þegar hefur átakið breytt stórkostlega lífi þeirra sem komist hafa í eigið húsnæði og þjónustu vegna þess en þeir eru enn of fáir átaksverkefnið er mikilvægt en stuðningur við þennan hóp verður að vera samfelldur eins og við aðra sem þurfa stuðning velferðarþjónustunnar inni á geðdeildum dvelja enn tugir manna við takmörkuð lífsgæði sem hægt er að útskrifa út í lífið með stuðningi og nægum úrræðum hæstvirtur forseti góðir landsmenn það er verk að vinna i velferðarmálunum og ég treysti þessari ríkisstjórn til þess að skila þeim farsællega í höfn góðar stundir hún klárast í fyrri spólu